Producătorii români, mai ales cei de produse de origine animală, sunt nerăbdători să intre pe o piață cu un potențial de consum uriaș unde, până în prezent, din păcate, s au confruntat cu măsuri arbitrare și uneori ostile. Rămân însă probleme, dintre care unele au fost deja semnalate în dezbatere. Rusia trebuie să elimine măsurile protecționiste, ca interzicerea importurilor de porci. Nu în ultimul rând, trebuie să renunțe la invocarea abuzivă a unor motive sanitare. Doresc să reamintesc atitudinea manifestată de Rusia în luna martie, când a interzis importurile de animale vii din Uniunea Europeană, pe fondul crizei virusului Schmallenberg, chiar dacă restricția nu era în acord cu standardele Organizației Internaționale pentru Sănătatea Animalelor.

Nu în ultimul rând, doresc să reamintesc poziția acestui parlament, care a arătat clar că trebuie să avem de la partenerii noștri comerciali în domeniul agricol pretenția de a respecta exact aceleași standarde de calitate și de securitate alimentară pe care le pretindem de la agricultorii europeni. Solicit Comisiei să aibă în vedere toate mijloacele de acțiune pentru a se asigura că aderarea Rusiei la OMC va aduce beneficii comerciale atât agricultorilor ruși, cât și celor europeni și că relația nu va fi una dezechilibrată, ca în multe alte situații.